Hvala, gospod podpredsednik. Spoštovani predstavniki vlade, kolegice in kolegi. Predsednik vlade, gospod Marjan Šarec, je na predlog stranke SD predlagal magistra Zorana Pozniča za novega ministra za kulturo. Naj takoj na začetku povem, da v poslanski skupini Desus, kandidata ne poznamo, zaupamo pa izbiri koalicijske partnerice, stranke SD in predsednika vlade. Kot smo izvedeli iz medijev in na zaslišanju na matičnem odboru, je magister Zoran Poznič diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, smer kiparstvo, magistriral pa je iz novih vizualnih komunikacij in medijev. Od leta dva tisoč osem je direktor Javnega zavoda za kulturo, Delavskega doma Trbovlje, kjer žanje velike uspehe. Zdaj, njegovo pomočjo naj bi Trbovlje postalo kulturno prepoznano, ne samo v Sloveniji, ampak tudi po Evropi. Magister Zorana Pozniča opisujejo kot dobrega operativca, ki s svojimi šestdesetimi leti prvič vstopa v politiko. V ponedeljek je kandidat za ministra odgovarjal na naša vprašanja na zaslišanju na Odboru za kulturo. Predstavil je tudi nekaj ključnih prioritet, ki se jih bo lotil, v kolikor bo danes potrjen njegov mandat. Tako je izpostavil, da bi do konca letošnjega leta sprejeli nov nacionalni program za kulturo, za obdobje dva tisoč dvajset-dva tisoč šestindvajset, uredil bo tudi status samozaposlenih v kulturi in nevladnih organizacij ter zaključil s pripravo tako imenovanega Zakona o slovenskem kulturnem evru. Prav tako je izpostavil kot ključno pripravo medijske zakonodaje in delo na področja omejitve sovražnega govora na spletu. Pri poslanski skupini Desus nam je všeč, da si magister Poznič želi sodelovanja z vsemi deležniki. Podpiramo tudi njegovo željo po ureditvi odnosov in izboljšanju delovne klime na ministrstvu. Ne nazadnje je ravno zaradi odnosov na ministrstvu prišlo do tega, da danes glasujemo o novem ministru. Ministru želimo, da konflikte rešuje preudarno in tako, kot samo poudarja, z dialogom, argumenti in dobro voljo. Glede na to, da je magister Poznič Ministrstvo za kulturo označil kot eno najbolj državotvornih, pri poslanski skupini Desus pričakujemo, da bo izpolnil svoje obljube ter se zagnano in odgovorno lotil dela na ministrstvu. Vsekakor ga čaka nelahko delo. V poslanski skupini Desus bomo kandidata podprli. Magister Zoran Poznič, želimo vam uspešno delo in modro vodenje Ministrstva za kulturo. Hvala.